Es sind Ihnen aber so viele Rosen gestreut worden, dass ich doch auch ein paar kritische Bemerkungen machen möchte jenseits des nationalistischen und des pseudorevolutionären Arguments, das hier vorgebracht worden ist.

Da waren wir enttäuscht. Alle Kolleginnen und Kollegen, die zurückgekommen sind, waren enttäuscht von der Haltung der polnischen Präsidentschaft. Ich verstehe, Sie sind in einer schwierigen umwelt und energiepolitischen Lage.

Was Demokratie betrifft In einigen Ländern der Europäischen Union haben wir nicht sehr demokratische Entwicklungen. Ich habe ein Bild gesehen, wo Sie gemeinsam mit Viktor Orbán aufgetreten sind beim Parteikongress. Ich weiß nicht, was Sie Herrn Orbán gesagt haben, ob Sie ihm gesagt haben, dass man sich an der polnischen Demokratie ein Vorbild nehmen kann auch ein postkommunistisches Land und nicht unbedingt so wie in Ungarn verfahren muss. Das Letzte ist das Wachstumskonzept. Da hätten wir vielleicht mehr Initiativen gebraucht.